Ezek közül négy foglalkozik költségvetési kérdésekkel, köztük a stabilitási és növekedési paktum reformjával, míg két új rendelet az EU ban és az euróövezetben felmerülő makrogazdasági egyenlőtlenségek feltárására és kezelésére vonatkozik. Az utóbbi két javaslatban új elemek jelennek meg. Ezen elemek megelőző része magában foglalja az egyensúlytalanságok kockázatának a mutatók eredménytábláján alapuló rendszeres értékelését, valamint a részletes országelemzések elvégzését. A korrekciós ág azt helyezi kilátásba, hogy azok az euróövezetbe tartozó tagállamok, amelyek nem tartják be megfelelően a rájuk vonatkozó ajánlásokat, túlzott hiány esetén eljárás alá vonhatók, végső soron pedig éves pénzbírság formájában szankcionálhatók. Az egyensúlytalanságok kiigazítási rendszerének nem csak szankciókat, hanem ösztönzőket is tartalmaznia kell. Az elmulasztó tagállamoktól beszedett pénzbírságokat az EU hosszú távú beruházási és munkaügyi céljaira kell felhasználni.